In de zomer van 2018 waren er verkiezingen in Zimbabwe. In dat half jaar dat hij nog niet officieel verkozen was, hadden wij een kans om concessies af te dwingen van het land en dat hebben wij nagelaten.

Ngo's, oppositieleden worden bedreigd, worden uit hun huizen gehaald.

En wat is onze respons?